skýrslu íslandsdeildar þingmannanefndar efta fyrir árið tvö þúsund og níu sem er að finna á þingskjali sjö hundruð níutíu og sex íslandsdeild þingmannanefnd efta myndar sendinefnd alþingis í bæði þingmannanefnd efta og þingmannanefnd e e s evrópska efnahagssvæðisins þingmannanefnd efta var stofnuð árið nítján hundruð sjötíu og sjö með það meginhlutverk að vera ráðgefandi fyrir ráðherraráð efta aðild að efta eiga nú auk íslands noregur liechtenstein og hverju aðildarríki þingmannanefnd evrópska efnahagssvæðisins var komið á fót með e e s samningnum en í þeirri þingmannanefnd eiga sæti tuttugu og fjórir þingmenn þar af eru tólf frá evrópuþinginu það er frá þingi evrópusambandsins og tólf frá efta ríkjunum en það eru að þrjú af fjórum efta ríkjum sem eiga aðild að e e s samningnum sviss á ekki aðild að honum engu að síður tilnefndir svissneska þjóðþingið áheyrnarfulltrúa til setu á fundum þingmannanefndar e e

aðildinni að e e s njóta íslendingar að langmestu leyti sömu viðskiptakjara og tuttugu og níu önnur evrópuríki með um fimm hundruð milljóna manna markað auk þess að koma að rekstri e e s samningsins hefur efta byggt upp net fríverslunarsamninga við ríki utan e s b eða svonefnd þriðju ríki í starfsemi þingmannanefnda efta og e e s árið tvö þúsund og níu voru tvö mál einkum í brennidepli framan af ári annars vegar var ítrekað fjallað um alþjóðlegu fjármálakreppuna og hins vegar um áframhaldandi gerð fríverslunarsamninga efta frá sjónarhóli íslands var umfjöllun um alþjóðlegu fjármálakreppuna einkar mikilvæg umfjöllun um hana var hvort tveggja í senn almenn og sértæk þar sem athygli beindist að íslenska bankahruninu og yfirstandandi

og fjögur nítján e b um innlánatryggingakerfi væri óljós varðandi lagalega ábyrgð ríkja til þess að styðja innstæðutryggingarsjóði við kerfishrun auk þess sem harmað var að ísland virðist hafa verið beitt óeðlilegum þrýstingi innan alþjóðagjaldeyrissjóðsins fríverslunarsamningagerð efta við ríki utan e s b svonefnd þriðju ríki var ofarlega á dagskrá þingmannanefndar efta og má segja að með svartsýni á að árangur náist í doha samningalotu alþjóðaviðskiptastofnunarinnar hafa samtök ríkja og einstök lönd beint sjónum sínum að gerð tvíhliða fríverslunarsamninga efta hefur verið í fararbroddi á þessu sviði og eru gildir fríverslunarsamningar efta nú tuttugu talsins þingmannanefnd efta hefur á undanförnum árum stutt dyggilega við gerð fríverslunarsamninga samtakanna og beitir sendinefndum og þingmannaheimsóknum til

alþjóðaviðskiptastofnunarinnar vinnumarkaðsmál innan e e s og óskir færeyinga um aukið samstarf við efta íslandsdeildin var venju samkvæmt mjög virk í starfi þingmannanefnda efta og e e s á árinu og lét að sér kveða í öllum helstu málum sem komu til umræðu í nefndunum ég vil sérstaklega víkja hér stuttlega að umræðum um alþjóðlegu fjármálakreppuna og bankahrunið á íslandi enda komu þau mál ítrekað til umfjöllunar á fundum þingmannanefnda efta og e e s sá sem hér stendur ásamt evrópuþingmanninum paul rübig frá austurríki unnu vinnuskýrslu um bankahrunið og lögðu fram skýrslu um e e s og alþjóðlegu fjármálakreppuna á síðari fundi þingmannanefndar e e s í október síðastliðinn

að ályktun sem þingmannanefnd e e s samþykkti samhljóða í ályktuninni sagði meðal annars að tilskipunin um innlánatryggingakerfi væri óljós varðandi lagalega ábyrgð ríkja til þess að styðja innstæðutryggingarsjóði við kreppu í bankakerfi eða algjört kerfishrun gallar á tilskipuninni hafi komið í ljós við bankahrunið á íslandi og nauðsynlegt væri að endurskoða hana og innstæðutryggingakerfi evrópu sömuleiðis er í ályktuninni harmað að ísland hafa verið beitt óeðlilegum þrýstingi innan alþjóðagjaldeyrissjóðsins þingmaðurinn biðst forláts

að umtalsefni hér en það sem við þingmenn íslandsdeildarinnar höfum lagt áherslu á í umræðum og samtölum við starfssystkini okkar frá hinum efta ríkjunum er sá vandi sem myndaðist í ljósi þess að tilskipun e s b um innstæðutryggingar gerði ekki ráð fyrir þeim möguleika að heilt bankakerfi gæti hrunið eins og gerðist hér á landi né heldur kom skýrt fram í henni nokkur lagaleg skylda stjórnvalda til að ábyrgjast lágmarksinnstæðutryggingar undirritaður gagnrýndi hin e e s ríkin harkalega fyrir að koma í veg fyrir að málið væri lagt í gerðardóm eða fyrir annan dómstól í því skyni að koma í veg fyrir að evrópska bankakerfinu væri teflt í tvísýnu og lét þau sjónarmið í ljós að íslendingar ættu erfitt með að sætta sig við að þurfa að bera allan kostnað af því að verja það sömuleiðis kom fram af okkar hálfu gagnrýni á hendur bretum sérstaklega fyrir beitingu hryðjuverkalaga gagnvart íslandi og af okkar hálfu kom fram það sjónarmið að slík framkoma væri fordæmalaus meðal vinaþjóða enn fremur höfum við látið þau viðhorf í ljós að sú töf sem orðin var á endurskoðun alþjóðagjaldeyrissjóðsins á efnahagsáætlun íslands

og að hún gengi í raun gegn starfsreglum sjóðsins og við leiddum líkur að því að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefði aldrei komið fram með þeim hætti sem hann gerði gagnvart íslandi gagnvart stærri og sterkari ríkjum auk þessa kom að sjálfsögðu oftlega til umfjöllunar ákvörðun alþingis um að sækja um aðild að evrópusambandinu og við höfum gert ítarlega grein fyrir þeim

en jafnframt látið í ljós þann einbeitta ásetning okkar að taka að fullu þátt í samstarfinu á vettvangi efta og e e s enda engin ákvörðun nú tekin um það hvort ísland gerist aðili að evrópusambandinu eða ekki af okkar hálfu hefur því verið lögð áhersla á þessi atriði fyrir utan fundi þingmannanefndarinnar á hún einnig reglubundið fundi tvisvar á ári að jafnaði með utanríkisráðherrum efta ríkjanna þar sem fjallað er um þau mál sem ráðherrarnir eru að ræða á

skoðunum við ráðherrana um þau sem er mikilvægt þá á þingmannanefndin einnig reglubundið samráðsfundi við ráðgjafarnefnd efta en það er nefnd sem er skipuð aðilum vinnumarkaðarins bæði launþegahreyfingu og atvinnurekendum um sameiginleg áherslumál í skýrslu þingmannanefndarinnar fyrir árið tvö þúsund og níu er ítarlega gerð grein fyrir starfi nefndarinnar og þar er einnig að finna stuttar frásagnir af öllum fundum nefndanna á árinu og ég sé ekki ástæðu til þess virðulegur forseti að fara í þau atriði sérstaklega enda er gerð grein fyrir þeim rækilega í skýrslunni sjálfri og þingmenn og aðrir geta kynnt sér í þingmannanefnd efta störfuðu á árinu tvö þúsund og níu reyndar varð breyting á skipan hennar eins og á skipan annarra alþjóðanefnda í kjölfar þingkosninga í apríl síðastliðnum en í byrjun árs skipuðu íslandsdeildina þau katrín júlíusdóttir sem þá var formaður nefndarinnar bjarni benediktsson var varaformaður árni þór sigurðsson arnbjörg sveinsdóttir og illugi gunnarsson en eftir alþingiskosningar tuttugasta og fimmta apríl voru kosin í þingmannanefndina árni þór sigurðsson jónína rós guðmundsdóttir sigmundur davíð gunnlaugsson valgerður bjarnadóttir og þorgerður k gunnarsdóttir formaður nefndarinnar er árni þór sigurðsson og varaformaður er valgerður bjarnadóttir allir þingmenn í þingmannanefndinni skrifa undir þá skýrslu sem hér er lögð fram og kannski rétt að vekja sérstaklega athygli á því að í skýrslunni er yfirlit yfir þær ályktanir sem þingmannanefnd e e s gerði á árinu tvö þúsund og

í október síðastliðinn ég vil líka geta þess að þingmannanefnd efta kemur saman til næsta fundar hér á íslandi í júní næstkomandi og þá verður meðal annars fjallað um

innan efta ríkjanna en ekki síst af hálfu íslands hefur verið núna undanfarin ár lagt mikið kapp á að á vettvangi efta ríkjanna yrði til samstarfsvettvangur sveitarstjórnarstigsins sveitarfélög á íslandi og í noregi hafa einkum og sér í lagi á þetta kapp og sá vettvangur verður formlega stofnaður hér á íslandi núna í júní og þingmannanefnd efta mun gefast kostur á að kynna sér hvað sveitarstjórnarvettvangurinn hefur í hyggju í samstarfsmálefnum

á að kynna sér efni hennar nánar og hún er aðgengileg á vef alþingis